Partidul pentru Libertate din Olanda, parte a coaliției guvernamentale, a lansat un website unde cetățenii pot raporta plângeri cu privire la imigranți în Olanda originari din Europa Centrală și de Est. Demersul este discriminatoriu și creează un precedent grav în ceea ce privește drepturile și libertățile cetățenilor europeni. Comisia Europeană a avut până în prezent o reacție simbolică, adresată poporului olandez, și nu guvernului olandez, cu toate că demersul este extrem de grav, pentru că instigă la discriminare și xenofobie. Chiar dacă există diferențe între situația din Ungaria și demersul olandez, trebuie să constat că, în primul caz, Comisia Europeană a avut o reacție rapidă, care nu se repetă în abordarea celui de al doilea caz. Constat că Olanda recidivează în poziții noneuropene blochează aderarea României și Bulgariei la Schengen fără motive conforme cu legislația comunitară, nerespectându și propriile angajamente. În condițiile în care Olanda este primul investitor în România, pot să gândesc că are o abordare discriminatorie, obținând profit din activitățile economice în România, dar alungând în același timp cetățenii români care muncesc în Olanda. Olanda înțelege libera circulație a forței de muncă doar într un singur sens, ignorând interesele propriilor societăți comerciale din Olanda care obțin profit din munca cetățenilor est europeni.